Herr Präsident! Auch ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, schlicht und einfach deswegen, weil der Türkei Beitritt nicht stattfinden kann.

Niemand kann akzeptieren, dass jemand überhaupt Beitrittskandidat sein kann, der ein Mitglied dieser Union ablehnt, der einen Teil des Unionsgebietes bis heute militärisch besetzt hält und nicht im Traum daran denkt, die militärische Räumung dieses Gebiets vorzunehmen. Daher sollte man ehrlicherweise der Türkei sagen, sie wird nicht Mitglied der Europäischen Union, weil sie auch nicht Teil Europas ist. Aber sie steht zwischen Europa und dem Vorderen Orient und daher hat sie eine privilegierte Partnerschaft in Aussicht, aber nichts anderes! Maximal eine privilegierte Partnerschaft! Das ist ein Gebot der Ehrlichkeit, auch des Umgangs mit der türkischen Bevölkerung und der türkischen Regierung.